Pani przewodnicząca! Chciałem zadać pytanie do Komisji także w kontekście pytań, które zadał mój kolega, pan Sławomir Nitras, który dzisiaj nie może być obecny z uwagi na problemy komunikacyjne w dojeździe do Strasburga. Po pierwsze, chciałbym zapytać Komisję, czy mogłaby skomentować niedawne zmiany w ustawodawstwach państw członkowskich w kontekście wspólnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po drugie, czy Komisja przewiduje jednak podjęcie działań prawnych celem wprowadzenia wspólnych ram, które mogłyby regulować transakcje związane z grami hazardowymi on line, mając przede wszystkim na uwadze ochronę konsumentów w zakresie walki z uzależnieniem hazardowym, a także przestępczości zorganizowanej, która coraz częściej wchodzi w system, który nie jest do końca weryfikowany i kontrolowany.

W związku z tym moje pytanie sprowadza się do tego jakie działania Komisja Europejska zamierza podjąć w tym zakresie, aby określić być może wspólne ramy prawne, jednolite dla wszystkich państw członkowskich?